Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je še en predlog zakona, ki nam je vsebinsko blizu in všeč. Predlagatelji so v njem med drugim navedli številne vrline, ki gasilce odlikujejo in to jim ne moremo oporekati, z njimi se v celoti strinjamo. Področja, na katerem so gasilci dejavni, je raznoliko, požrtvovalno skrbijo za varnost državljank in državljanov od gašenja in reševanj v požarih do posredovanja pri naravnih, avtomobilskih in drugih nesrečah. Vsi jih cenimo, verjetno pa se vsi premalo zavedamo, do kakšnih skrajnih meja se lahko gasilci priženejo in čemu vsemu se morajo izpostaviti, zato, da nas varujejo, ko je najtežje. Prav je, da je njihovo delo ustrezno prepoznano, njihov poklic pa spoštovan in cenjen. Predlog zakona skuša prostovoljnim gasilcem priskrbeti določene pravice, ki jih trenutno nimajo. Predlagatelji ugotavljajo, da položaj gasilca kljub številnim obljubljam države, da bo uredila status poklicnih in prostovoljnih gasilcev, še vedno ni urejen tako, kot bi si gasilci zaslužili, tudi to drži in se strinjamo. Med drugim se je vlada ravno zato že v prejšnjem sklicu lotila Zakona o gasilstvu. Z načrtovano spremembo je skušala gasilcem ustrezneje in primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici urediti dodatek za stalnost. Istočasno je na ministrstvu za obrambo tedaj potekala priprava celovite dopolnitve zakona, ki je bila usklajena s številnimi deležniki. Žal se je mandat končal, še preden je predlog sploh prišel v državni zbor. V Stranki Alenke Bratušek upamo, da bo Ministrstvo za obrambo nadaljevalo, kjer je končalo prejšnje, in da bomo predloge kmalu dobili v obravnavo, spremembe pa bojo lahko na to dobile svoje mesto v zakonodaji in resnično zaživele. Vrnimo se še malo k prejšnjemu sklicu državnega zbora. Slovenska demokratska stranka je že takrat vložila predlog z enako vsebino, in četudi je uspešno prestal prvo branje, ne smemo pozabiti, da ga je vlada že tedaj označila za vsebinsko in nomotehnično preveč pomanjkljivega. Malce so ga res izpopolnili, a se je težko otresti vtisa, da bi se lahko nekdo, ki si tako silno in goreče želi gasilcem omogočati boljše življenje in priboriti tisto, kar jim pripada, bolj potrudil in zavihal rokave ter vsebinske in nomotehnične pomanjkljivosti odpravil. Tako pa predlagatelj denimo niti izhodiščnega pojma, s katerim operira v predlogu, prostovoljni operativni gasilec, ni poenotil in tako lahko mestoma še vedno beremo o operativnem gasilcu, ki zajema precej širše pomensko polje. Mestoma pa o prostovoljnem operativnem gasilcu. Ampak to je še najmanj. tudi številni drugi problematični vidiki, na katere je opozorila vlada, so ostali trdno zasidrani v predlogu zakona. Ob tem se lahko upravičeno vprašamo, ali je to temeljni motiv zares skrb za dobrobit gasilcev z dodelanim zakonom ali pa gre le za to, da se zakoni vlagajo z namenom prislužiti politične točke, končni razplet pa je pravzaprav manj pomemben. Nemogoče je spregledati, da je stanje na področju gasilstva zares potrebno izboljšav. Tudi v Stranki Alenke Bratušek smo večkrat poudarjali, da je treba poklicnost dvigniti že na lokalni ravni, prostovoljstvo pa še bolj spodbujati. Zato tudi teh predlaganih sprememb ne odpisujemo a priori kot v celoti neustreznih, menimo, da je prav, da vlada o njih razmisli. Konec koncev je ureditev tega področja najmanj, kar si gasilci s svojo požrtvovalnostjo, nenehno pripravljenostjo in predanostjo zaslužijo. Ravno zato je prav, da se predlog pripravi bolj poglobljeno in da zajame širšo problematiko. Tako kot je to storilo Ministrstvo za obrambo v prejšnjem mandatu, je treba v sam proces priprave predloga zakona vključiti vse zainteresirane deležnike in predlog z njimi uskladiti. Takšno celovito novelo bomo v Stranki Alenke Bratušek rade volje podprli. Za današnji predlog zakona pa lahko ugotovimo le, da ni primerjan primerno za nadaljnjo obravnavo. Hvala.